Man könnte auch sagen, der Schutz kritischer Informationsstrukturen im Internet ist eine unterschätzte Gefahr. Entstanden ist das Internet für viele rein als Ort, an dem Informationen gespeichert und ausgetauscht werden. Diese Zeit ist schon längst vorbei.

Wir haben es dann nicht nur mit Wirtschaftsspionage zu tun, sondern teilweise auch mit Terrorismus. Oder wir haben auch Gruppen, die einfach nur Internetverbindungen und Programme zerschlagen wollen, rein aus Lust an der Freude.

Es geht letztendlich um unser aller Sicherheit.